Lieber Herr Tusk, ich wünsche Ihnen bei Ihren Amtsgeschäften eine glückliche Hand! Und dann möchte ich auch ganz herzlich danke schön sagen in Ihre Richtung und in Richtung unseres verehrten Herrn Kommissionspräsidenten für seine Aussagen zur Türkei. Ich glaube schon, dass unsere Bürger eine klare Stellungnahme zur Türkei erwarten. Ich kann nur sagen, ein Land wie die Türkei, das Deutschland Nazimethoden vorwirft, das die Holländer als Faschisten bezeichnet, das Hunderttausende von Polizisten, von Beamten, von Lehrern, von Wissenschaftlern, von Journalisten suspendiert oder

Wir müssen uns da klar positionieren. Das Europäische Parlament hat schon vor einigen Monaten gefordert, dass hier die Verhandlungen eingefroren werden.

Ich komme zur Zukunft der Europäischen Union. Ich danke dem Kommissionspräsidenten für seine Vorlage, für das Weißbuch zur Zukunft der Europäischen Union. Wir sind jetzt am Zug und vor allen Dingen die Mitgliedstaaten. Und da würde ich auch Sie bitten, Herr Tusk, doch nochmal aufzuzeigen, wie denn die ersten Reaktionen aus den Hauptstädten waren. Sie hatten ja aufgeführt, dass man die politische Einheit wahren möchte. Gut, das ist jetzt für mich selbstverständlich. Da wäre es vielleicht sinnvoll, auch nochmal mehr Informationen von Ihnen zu bekommen. Ich möchte keinen Superstaat Europa. Ich möchte kein Europa, das eine reine Wirtschaftsregion ist. Ich möchte ein Europa, das sich auf die Aufgaben konzentriert, die wir nur in Europa gemeinsam lösen können. Davon haben wir viele Kollegen haben es angesprochen gemeinsame Außen und Verteidigungspolitik, gemeinsame Lösung der Flüchtlingssituation, Kampf gegen den Terrorismus, Handelsverträge international abschließen, uns gemeinsam um Afrika kümmern auch das ist ein wichtiges Anliegen. Darum müssen wir uns kümmern, aber ansonsten den Mitgliedstaaten auch den Freiraum lassen, politisch das Land so zu regieren und zu gestalten, wie das die Länder und die Regionen brauchen. Das ist meine Vorstellung von Europa. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Ich hoffe, wir haben am